Je ne vais pas revenir sur les points positifs du rapport et de la proposition défendus par M. Kalfin il l'a fait lui même sur le mandat pour le changement climatique, l'accroissement des moyens humains, l'attention donnée au développement avec le social, l'environnement, les droits de l'homme, le recentrage de la garantie sur les pays qui en ont le plus besoin et la meilleure articulation avec les politiques de l'Union. Sur tous ces points, sachez le, le Parlement est uni et il doit le rester dans la difficile négociation, je viens de l'entendre, qui s'annonce face au Conseil. Je voudrais attirer l'attention sur deux insuffisances à ce stade.

2013. C'est pourquoi le groupe socialiste et démocrate a décidé, avec l'accord du rapporteur Kalfin et l'accord des autres rapporteurs, de déposer des amendements de plénière sur ces deux sujets. Enfin, il y a un point crucial sur lequel je voudrais attirer politiquement votre attention et qui est en discussion depuis des années. Lorsque le mur de Berlin est tombé, nous avons su réagir non seulement avec le projet de l'élargissement, dont certains peuvent contester les modalités, mais dont la nécessité est incontestable. Mais avant, nous avions mis en place la BERD pour être capables d'accompagner la transition économique et démocratique nécessaire.

Il existe un projet déjà voté par le Parlement européen et soutenu dans le rapport sur l'Union pour la Méditerranée qui est repris dans le rapport Kalfin en discussion aujourd'hui, c'est celui de la création d'une banque euro méditerranéenne de codéveloppement et d'investissement. Ce serait une façon pragmatique, au delà des discours rhétoriques, de saluer la volonté de l'Union européenne d'accompagner le grand mouvement démocratique qui a lieu de l'autre côté de la Méditerranée, et je souhaite que l'on puisse le reprendre sérieusement et poser des actes, dans les mois qui viennent, en faveur de la création de cette banque.